Wenn die Hohe Vertreterin Mogherini die Menschenrechte nicht entschlossen schützt, wird es uns im Herzen Europas treffen. In allen Regionen dieser Welt gehen Regierungen massiv gegen die Zivilgesellschaft vor. Sie haben schmutzige Methoden, um Aktivistinnen mundtot zu machen von bürokratischen Schikanen bis zu Kontosperrungen, von Verhaftungen bis hin zur Gewalt. Wenn wir seriös mit unseren Werten wie der Meinungsfreiheit umgehen wollen, dann dürfen wir nicht weiter zusehen, wie die Repressionen gegen die Zivilgesellschaft zunehmen, außerhalb Europas, aber auch innerhalb der europäischen Grenzen. Handlungsspielraum der Bevölkerung ist die Basis der Demokratie. Und was sollte die Hohe Vertreterin nun tun? Sie muss jeden Angriff gegen die Zivilgesellschaft in den Partnerländern im politischen Dialog thematisieren, und sie muss ihn entschlossen anprangern.